Personen die blind zijn, een visuele beperking of een leeshandicap hebben, krijgen nog altijd zeer moeilijk of geen toegang tot boeken en ander gedrukt materiaal. De noodzaak om meer werken en ander beschermd materiaal in toegankelijke vormen zoals Braille, luisterboeken en grote letterdruk beschikbaar te stellen is groot. Met de voorstellen die op tafel liggen, wordt in het EU recht een nieuwe verplichte uitzondering op het auteursrecht ingevoerd in overeenstemming met het Verdrag van Marrakesh.

Het Verdrag van Marrakesh is van kapitaal belang omdat in de hele EU meer dan 30 miljoen mensen met een visuele beperking eindelijk gelijkwaardig toegang krijgen tot het gedrukte woord.